Jest założenie, że sprzedawca chce komuś nie sprzedać. Normalnie sprzedawcy chcą sprzedawać. Tylko proszę zrozumieć sprzedawcę z Estonii, że on może sprzedać na pewnych warunkach klientowi z Estonii, ale pokryć koszty transportu do Portugalii to jest coś innego niż pokrycie kosztów transportu do Estonii.

Ja mogę chcieć, żeby moim samochodem nie jeździł Niemiec. Mam prawo powiedzieć bo nie lubię Niemców że nie sprzedam tego samochodu żadnemu Niemcowi ani nikomu, kto nie podpisze, że nie sprzeda tego samochodu Niemcowi, i nie podpisze takiej samej klauzuli. Ta ingerencja jest naruszeniem swobody umów. To oczywiście jest wariactwo, ale również ludzie, którzy mają dziwactwa, też mają prawo istnieć w naszym świecie.